Señora presidenta, una vez más nos encontramos con empresas que, recibiendo cuantiosas subvenciones y ayudas, cierran sus centros de producción como única respuesta frente a alguna dificultad. Me refiero a empresas como Alcoa, más de 700 trabajadores afectados.

Endesa y su anuncio del cierre de la térmica de Andorra para 2020, sin un plan alternativo para una región despoblada. Las empresas anteponen sus planes de negocio al empleo. Pero son los gobiernos ―el Gobierno de España―, quienes deben adoptar soluciones que pasan por un modelo productivo donde el peso del PIB industrial crezca

con empresas públicas en sectores estratégicos de la economía y la derogación de las reformas laborales promovidas por diferentes instituciones europeas. Desde el principio de la crisis los trabajadores y las trabajadoras han sufrido las consecuencias de sus políticas erróneas.

Comiencen a poner en marcha medidas económicas y sociales que pongan a los trabajadores en el centro de las actuaciones.